En, Voorzitter, dat is ook nodig. We hebben eerder vanochtend het zogenaamde emissieschandaal besproken, waarbij toch vele politici maar vooral ook consumenten teleurgesteld zijn over wat de Europese auto industrie ons de afgelopen jaren heeft aangedaan, om dat woord maar eens een keer te gebruiken. Ik denk dat we met dit

Zoals ook de commissaris zei het moet transparanter en het moet ook realistischer, deze hele testcyclus.

Het lijkt wel alsof dit debat tot een agentschap moet worden teruggebracht.